Señor presidente, en primer lugar mi enhorabuena al señor Dance por un ambicioso informe sobre sostenibilidad. A mí me gustaría centrarme y subrayar el aspecto del medio ambiente y del cambio climático como origen de nuevas desigualdades en el mundo.

Por eso yo quiero subrayar y celebrar especialmente el punto 23, que pide recursos suficientes para financiar el medio ambiente. En definitiva, coherencia en la Unión Europea entre las políticas y las acciones que pedimos. Las muchas recomendaciones que se piden desde la Unión Europea para preservar el medio ambiente necesitan ir de la mano de recursos económicos suficientes. Por ello necesitamos fondos específicos y suficientes que financien la Red Natura 2000, la Directiva Habitat o el plan de reforestación de bosques de la Unión Europea. Por lo tanto, para descarbonizar la economía, primero necesitamos preservar y dar valor al medio ambiente. En definitiva, coherencia entre lo que hacemos y lo que decimos en la Unión Europea, poniendo en valor el medio ambiente.